Poglejte, spoštovani minister, jaz se na to področje ne spoznam, navsezadnje sem ekonomist. Moram pa reči, da v zadnjem času sem bil na kar nekaj teh dobrodelnih koncertih, kjer zbiramo denar, predvsem na Koroškem je sedaj, tako razvpit primer enoletnega dečka, kjer zbiramo denar, da potem lahko njegova družina kupi zdravila in država za to ne poskrbi. Jaz tu ... v bistvu saj smo navajeni vedno teh izgovorov: se to ne da, se ono ne da, ne da. Jaz vas prosim, ali pa, bom rekel, zahtevam, da se poglobite v to in da se taki primeri v Sloveniji ne smejo dogajati. To verjetno ni samo moje mnenje, ampak mnenje vseh. Za eno državo kot je Slovenija, je nesprejemljivo, da moramo na dobrodelnih koncertih zbirati sredstva za enoletnega otroka, da lahko starši kupujejo zdravila. Verjetno se tu vsi strinjamo in tu, prosim, da se poglobite v ta sistem in da, ne vem, v roku pol leta, enega enega leta predstavite rešitve. Hvala.